Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht genau sagen, die Hoffnungen sind groß, dass sich Russland durch den WTO Beitritt an bestimmte Standards hält.

In Russland selbst gibt es große Sorgen, dass der WTO Beitritt Konkurrenz im eigenen Land bewirkt. Das ist etwas, was wir unter Wettbewerb verstehen, aber in Russland hat man eine andere Vorstellung von Wettbewerb.